Este no fue un crimen cualquiera, fue un adelanto de la amenaza homófoba y racista que sacude hoy Brasil. Exigimos que las autoridades garanticen una investigación imparcial y que identifiquen a los autores intelectuales del crimen de Marielle Franco.

Exigimos protección para el resto de los líderes sociales y políticos en Brasil perseguidos por defender los intereses de las clases populares. El Estado brasileño debe ser responsable de la seguridad de todos los representantes políticos y los defensores de los derechos humanos. Defender la justicia para Marielle es asegurar que ninguna compañera más sea agredida o asesinada. Desde el Parlamento Europeo nos queremos unir al grito de ¡Marielle presente!.